Penso che questo sia per me oggi un discorso complicato e difficile, perché non parlo da parlamentare ma parlo da donna, donna che ha subito una violenza psicologica, perché parliamo di violenza non solo fisica, ma anche psicologica.

Allora l'ordine di protezione europeo dovrebbe essere automatico perché bisogna fare una richiesta aggiuntiva? Nel momento in cui uno Stato Italiano, Francia, Germania effettua un provvedimento di non avvicinamento, questo deve valere in tutta Europa automaticamente

Qui a livello europeo lo possiamo fare, come dobbiamo farlo in ogni Stato membro e concludo dicendo che sì, esiste il mercato interno, esiste la libera circolazione delle persone ma dobbiamo anche attivarci sull'ordine di protezione europeo.